die van buiten Schengen op een Europese luchthaven landen. Dit is binnenkort verleden tijd want mede dankzij de N VA worden de regels nu verstrengd. Binnenkort zullen alle reizigers onderworpen worden aan een systematische controle. Een uitstekende zaak voor de veiligheid van onze burgers. Concreet wordt de Schengengrenscontrole aangepast die de praktische invulling van controles aan de Europese buitengrenzen bepaalt. Zo zal sneller vastgesteld worden of reizigers die Europa willen binnenkomen door een politie of inlichtingendienst gezocht worden en of hun paspoort vals of gestolen is. In plaats van verder te reizen, worden criminelen dankzij de nieuwe regels meteen gearresteerd. Zo zetten we in op de verdere versterking van onze buitengrenzen.